Dotychczasowe metody zostały uregulowane ponad 17 lat temu, a świat a tym bardziej gospodarki europejskie już nie wyglądają dzisiaj tak, jak wtedy. Opisujmy nasz rozwój ekonomiczny za pomocą metod aktualnych, które odpowiadają dzisiejszej rzeczywistości. Dane statystyczne są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego tworzenia polityk europejskich. Ten system musi być z tego powodu precyzyjny i na czasie.

Obywatel, właśnie obywatel będzie głównym beneficjentem tych nowych regulacji, bo będzie w stanie otrzymać wiarygodną i aktualną informację dotyczącą gospodarki wybranego regionu.

Jesteśmy w kryzysie, ciągle się o tym mówi. Ten kryzys właśnie pokazał, jak ważne jest zrozumienie obecnej sytuacji w kontekście bliskiej przeszłości. Spójne, jednakowe i wiarygodne dane dają nam możliwość lepszego zobrazowania zjawisk ekonomicznych. Te dane statystyczne służą nie tylko do opisywania tego, co się stało, ale służą też do podejmowania decyzji publicznych dotyczących przyszłości, a bez nich polityka nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, na którą chce wpływać.